C'est un pas essentiel dans nos dispositifs législatifs, en souhaitant vivement que la Commission écoute le Parlement sur ces dispositifs.

Cela étant dit, il faut que les salariés de nos entreprises soient mieux protégés et que les entreprises sous traitantes elles mêmes soient sur un pied d'égalité pour qu'il y ait un jeu économique naturellement équilibré.